U verwijst onder andere naar het lagere aantal doden door aanslagen en de verkiezingen die eraan komen. Maar, mevrouw Ashton, zelfs geslaagde verkiezingen maken nog geen democratie en maken nog geen rechtsstaat. Om in uw eigen taal, het Engels, met een grote Duitser, Schiller, te spreken

Op dat gebied maak ik me wel ernstige zorgen. Het stelt mij teleur dat ik het woord minderheden in uw verhaal niet heb gehoord. Waarom maak ik me zorgen? Human Rights Watch blijft melden dat niet moslimminderheden vervolgd worden. Sinds 2004 zijn er aanslagen gepleegd op 65 kerken. Lokale milities verdrijven nog steeds christenen uit hun huizen. Eergisteren werd een 52 jarige groenteman, vader van twee dochters, doodgeschoten midden op straat in Mosoel. Dit leidt natuurlijk tot een voortdurende vlucht van christelijke minderheden uit Irak.